Señora presidenta, señora comisaria, si la situación anterior ya era catastrófica, el incendio y destrucción del campo de refugiados de Moria hace necesario replantear con urgencia la situación de los refugiados atrapados en Lesbos. Nuestro Grupo no tiene complejos en decir que no queremos otro campo como el de Moria.

Era un campo de concentración, de suspensión de derechos humanos básicos, hacinamiento e insalubridad, y por eso es necesario plantearse la evacuación de emergencia de todos los refugiados en Moria. En ese sentido, es necesaria la reubicación de todos los solicitantes de asilo en condiciones seguras en otros Estados miembros de la Unión, porque es una responsabilidad de la Unión. Y estas acciones deben hacerse cuanto antes, sin esperar a otra situación de máxima emergencia, como ya estuvo a punto de ocurrir el pasado martes. Cientos de municipios y regiones de la Unión han manifestado su interés en recibir a solicitantes de asilo y para ello es necesario que se active un plan de reubicación, incluyendo la creación de las infraestructuras necesarias. Y son los Estados miembros los que deben mostrar voluntad, pero es la Comisión la que tiene que ejercer presión política positiva para que esto sea posible. Es urgente, hay que hacerlo ya, y esperemos que una actuación en ese sentido abra una nueva política de migración europea que considere el derecho a migrar como un derecho humano básico.